Valóban most a vízumkönnyítésről beszélünk, de azért nyilvánvalóan az Európai Parlament több más módszerrel, sőt az Európai Unió több más módszerrel is segíti Ukrajnát, nem utolsósorban a kedvezményes kereskedelem eszközeivel, illetve és itt muszáj mondanom az oroszokkal szembeni embargóval is.